Jedným z desiatich prikázaní je nepokradneš.

Pýtam sa, ako vysvetlíme deťom, ktoré sú vychovávané striktne v duchu relativistickej morálky, že krádež je zlá? Ako im to budú vysvetľovať vychovávatelia v predškolských zariadeniach, kam by sme podľa známych Barcelonských kritérií najradšej poslali všetky deti v Únii? Keď tieto deti dospejú určite aspoň raz budú riešiť dilemu, či konať v mene vlastného prospechu aj vtedy, keď by pritom utrpela škodu akási abstraktná spoločnosť. Nebudú sa rozhodovať medzi dobrom a zlom, budú riešiť iba otázku aké je veľké riziko trestu.